Hoci zdravotníctvo patrí do pôsobnosti členských štátov, regulácia predaja tabakových výrobkov je celoeurópska.

Fajčenie aj gamblerstvo ľuďom škodia a sú návykové. No zatiaľ čo pri regulovaní predaja cigariet môžu členské štáty konať efektívne, reguluje to Európska únia. Pri regulovaní online gamblerstva však navrhujeme rešpektovať rôzne kultúrne tradície v jednotlivých členských štátoch. Správu som podporila, ale mám dve otázky. Ako to vlastne myslíme s tou subsidiaritou?